herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og fimm frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og níu um visthönnun vöru sem notar orku með síðari breytingum með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö þúsund og níu hundrað tuttugu og fimm e b um visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur en innleiðing þeirrar tilskipunar kallar á breytingu á fyrrnefndum lögum númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og níu um visthönnun vöru sem notar orku núgildandi lög um visthönnun vöru byggja á forvera tilskipunar tvö þúsund og níu hundrað tuttugu og fimm e b og voru þau á sínum tíma sett til innleiðingar á henni margar orkutengdar vörur búa yfir möguleikum til að ná fram orkusparnaði með betri hönnun meginmarkmið tilskipunarinnar er að stuðla að því að hönnun á vörum sem tengjast orkunotkun verði með þeim hætti að viðkomandi vara nýti orkuna sem best og dragi þannig úr áhrifum orkunotkunar á umhverfið tilskipunin myndar ákveðinn ramma til að setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur tilskipuninni er einnig ætlað að tryggja samræmdar reglur og frjálst flæði slíkra vara inn á innri markaði evrópusambandsins og að vörunni fylgi viðeigandi upplýsingar varðandi visthönnun til hagræðingar fyrir neytendur bæði þegar um neytendamál og orkumál er að ræða efnislega eru þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu tvíþættar fyrra atriðið snýr að gildissviði laganna núgildandi lög númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og níu gilda um vörur sem nota orku með beinum hætti til dæmis ísskápar eða þvottavélar en verði frumvarpið að lögum munu lögin jafnframt gilda um vörur sem eru orkutengdar eða ef ég má með leyfi forseta bregða fyrir mér enskri tungu energy the related products sem er eins og áður segir þýtt sem orkutengdar vörur með því er gildissvið laganna víðtækara með orkutengdum vörum er þannig átt við til dæmis glugga og einangrunarefni þar sem með betri hönnun má ná fram orkusparnaði

eftirlit með lögum númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og níu hefur ekki þótt nægilega skýrt og talið óþarfi að skipta eftirlitinu á milli neytendastofu og lögreglunnar með frumvarpinu er neytendastofu fengin úrræði í samræmi við þau sem hún hefur í öðrum lögum til að tryggja að eftirlitið fullnægi kröfum sem gerðar eru í tilskipuninni ekki er gert ráð fyrir að frumvarpið hafi frekar en núgildandi lög mikil áhrif á íslenska framleiðendur þar sem framleiðsla fárra innlendra framleiðenda fellur undir ákvæði frumvarpsins hins vegar hefur frumvarpið áhrif á neytendur þar sem það leggur ákveðna kröfur á framleiðendur á e e s svæðinu varðandi upplýsingaskyldu um orkunotkun viðkomandi vöru frumvarp þetta er samið í atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu í samstarfi við neytendastofu sem fer með markaðseftirlit og framkvæmd laganna

í kostnaðarumsögn við frumvarpið kemur fram að verði frumvarpið að lögum er ekki ráðgert að það hafi í för með sér aukningu í útgjöldum ríkissjóðs þó að það kunni að fela í sér einhverjar auknar eftirlitsskyldur af hálfu neytendastofu

að svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar og til annarrar umræðu